Poprzez uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji Unia po raz kolejny wspólnie stawia czoła gospodarczym trudnościom. Tym razem wynikającym ze zmian strukturalnych w handlu światowym. Tak jak w przypadku kryzysu finansowego, jedynie zintegrowane działania mogą okazać się skuteczne w zwalczaniu skutków globalizacji. Dzięki środkom finansowym pozyskanym dla zwalnianych osób, zarówno belgijscy pracownicy przemysłu tekstylnego, jak i irlandzcy pracownicy fabryki Dell uzyskają bezpośrednią szansę ma przekwalifikowanie się i znalezienie nowego miejsca pracy.

Taka pomoc dla poszczególnych sektorów w różnych krajach jest właściwym wyrazem solidarności społecznej w ramach Unii. Fakt, iż Dell, który uzasadniał przeniesienie swojej produkcji z Irlandii poszukiwaniem kraju o niższych kosztach produkcji pracy, znalazł taki kraj wciąż w granicach Unii, znalazł go w Polsce, w mieście Łodzi. Region łódzki jest w trudnej sytuacji jeśli chodzi o poziom zatrudniania, a fabryka Della stworzyła około 2 tys. nowych miejsc pracy. Ta inwestycja w zauważalny sposób wpłynie na poprawę sytuacji w regionie łódzkim i zwiększy dynamikę rozwoju całego województwa.